Obavy, ktoré vyvstali v súvislosti so spoľahlivosťou a účinnosťou biometrických pasov v Európskej únii, pretrvávajú doposiaľ a doposiaľ nebolo nájdené uspokojivé riešenie, hoci sa pasy používajú v rôznych členských štátoch už viac ako 5 rokov. Nahradenie klasických papierových pasov biometrickými, ktoré majú v sebe zabudovaný špeciálny čip s biometrickými údajmi jedinečnými pre každého jednotlivca, malo napomôcť tomu, aby neboli pasy falšované. Pôvodné používanie státisícov, niektoré odhady hovoria až o miliónoch treba to overiť biometrických pasov a vydávanie takýchto pasov na základe nepravých či sfalšovaných dokumentov však svedčí o tom, že minimálne bezpečnostné normy pre pasy nepostačujú na zabezpečenie overenia pravosti dokladu. Keďže sa jedná o otázku úzko súvisiacu s vnútornou bezpečnosťou a poriadkom Európskej únii, podporujem zavedenie prísnejších pravidiel týkajúcich sa nielen samotných pasov, ale aj celkového postupu pri ich vydávaní.